Al contrario, dovremmo rimpiazzarlo con un sistema che obblighi le imprese a pagare per le loro violazioni dei diritti e dell'ambiente, e da subito.

Sarà un modello per accordi futuri in Cina, Messico e altri grandi economie del mondo.